Pri tejto ekologickej katastrofe, ktorá sa stala najhoršou v histórii Maďarska, zahynulo snáď až 9 ľudí. Najvyššou prioritou je podľa môjho názoru zmiernenie následkov katastrofy a následne zodpovedný prístup pri revitalizácii riečneho ekosystému spolu s prevenciou pred možnými katastrofami v budúcnosti. Európska únia môže v tomto kontexte zohrať dôležitú úlohu, pretože je nielen jej právom, ale aj povinnosťou trvať na dôslednom dodržiavaní vysokých environmentálnych štandardov, lebo si viem predstaviť, že podobné nebezpečné odkaliská sa nachádzajú aj v iných členských krajinách.